Engedjék meg, hogy ezen utolsó alkalommal, amikor a plenáris vitában részt veszek, az anyanyelvemet használjam. Először is szeretném megköszönni az elismerő szavakat. Pártállásra való tekintet nélkül sokak szájából elhangzott, hogy a magyar elnökség jó munkát végzett. Én azt gondolom ez személyes meggyőződésem is hogy igenis, érdemes parlamentbarát elnökséget végezni az Unióban. Barroso elnök úr a hatos jogszabálycsomagra utalt, Šefčovič alelnök úr a horvát tárgyalásokra és különböző dossziékra. Az, hogy társdöntéshozatal van az Európai Unióban, az egyébként lehetőséget ad a Tanácsnak és az elnökségnek arra, hogy nagyon sok személyes kapcsolatot kiépítsen a képviselőkkel, és érzékenyebb legyen a két intézmény egymás problémáira, és azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség mindenki számára.

Azt gondolom, hogy az alapelvekben és az alapértékekben és nagyon sok minden elhangzott erről, sőt, európai integrációs filozófiákról beszélgettünk itt ma, és azt kell, hogy mondjam, hogy a képviselői hozzászólások nagy része azt tükrözte, hogy ebben egyetértünk. Abban is egyetértünk, hogy rendkívüli nehézségű kérdésekkel kell a mostani Európai Tanácsnak megbirkóznia. A történelmi jelzővel én mindig óvatosan bánnék, mert azt hiszem, hogy leértékeljük ezt a fogalmat, ha túl gyakran használjuk. Azzal is mélyen egyetértek, hogy a félelem és bizalmatlanság az rossz tanácsadó, és nem szabad, hogy ilyen megfontolások vezessék az uniós vezetőket a holnapi és holnaputáni tárgyalásaikon. És az, amit önök szorgalmaztak, az az én hitvallásom is és a magyar elnökség hitvallása is, hogy a bizalomra, sőt, hozzátenném a kölcsönös bizalomra, a felelősségvállalásra és a szolidaritásra kell alapoznunk minden lépésünket. Teljesen mindegy, hogy gazdaságpolitikáról beszélünk, schengeni reformokról, menekültügyről vagy a bővítésről, ezekre kell építenünk! És a megoldás és a nagy többség is ezt javasolta a több Európa, az erősebb Európa, és ezzel a meggyőződéssel dolgozott az elmúlt hat hónapban a magyar elnökség. Igenis, meggyőződésünk, hogy a mélyebb integráció a megoldás a közös gondjainkra. Végezetül számot szeretnék adni, hogy azokban a kérdésekben, amelyeket a magyar elnökség házi feladatul kapott a korábbi Európai Tanácsoktól, milyen eredménnyel, milyen bizonyítvánnyal megyünk a holnap kezdődő európai csúcsra, hiszen nekünk konkrét dossziékról kellett egyezségre jutnunk önökkel, illetve egyéb kérdéseket kellett tető alá hoznunk. Kezdem a gazdasági kérdésekkel. Beszéltünk már az európai szemeszterről, és köszönöm Šefčovič alelnök úrnak, hogy igenis érdemes elmondani a polgároknak, hogy miről szól ez a gyakorlat. Ez arról szól, hogy átláthatóságot biztosítunk arra, hogy tudjuk, mely tagállam hogyan gazdálkodik, hogy időben lehessen még figyelmeztető jeleket küldeni. És nagyon örülök, hogy az Európai Parlament ezt a gyakorlatot figyelemmel követte, s ebben az európai szemeszterben egyszerre biztatjuk a tagállamokat a feszesebb költségvetési gazdálkodásra és fektetjük le azt, hogy a növekedés forrása a munkában és a kreativitásban keresendő. Ami a hatos jogszabálycsomagot illeti, rövidesen egy részletes vita lesz erről ebben a Házban. Én hadd mondjak két indokot, amiért én továbbra is a mostani megállapodást ajánlanám elfogadásra. Egyrészt azért, mert ez a csomag jó. Jobb, mint az induló tanácsi javaslat volt, és mert minden olyan kérdésben, amelyet a Parlament napirendre tűzött, kapott engedményt a Tanácstól. Nincs olyan kérdés, a fordított többségi szavazásban sem mentes attól, hogy ne kapott volna a Parlament valamit. Tehát, amikor Lambsdorff úr arra utalt, hogy egyetlen foga van az egész csomagnak és méghozzá ez a fordított többségi szavazás, azt gondolom, hogy ez nem így van. Ennek a csomagnak pontosan az az erénye, hogy nagyon sok helyen épít be fékeket, ellenőrzéseket a rendszerbe, amelyek révén az olyan válságok, mint a 2008 as, a jövőben elkerülhetőek. Ami a szabad mozgást illeti, hadd mondjam el, hogy a magyar elnökség egyhangúlag el tudott fogadni a június 9 i bel és igazságügyi tanácsi ülésen egy olyan következtetést, amelyben ki tudtuk azt mondani, hogy a szabad mozgás megőrizendő, hogy vannak most is rendelkezésre álló eszközök, először javítsuk azokat, és csak hogyha már ezek kimerültek és valóban vannak új problémák, amelyekhez hozzá kell igazítanunk a meglévő vívmányainkat, akkor hozzunk csak rendkívüli helyzetekben rendkívüli intézkedéseket, és hogy ennek módjáról pedig, amint lesz majd egy konkrét jogszabálytervezet a kezünkben, és lesz ilyen úgy tudom ősszel akkor kell majd annak a konkrét módjait kidolgozni. Most kaptam a hírt, hogy a mostani plenáris üléssel párhuzamosan a Frontexben az egyetlen nyitva levő kérdésre a Tanács rábólintott, tehát sikeresen lezárult a Frontex megerősítésére vonatkozó tárgyalás. Köszönöm a Parlamentnek az együttműködést. Ugyanúgy siker, hogy egy másik feladatunkat, amit kaptunk az Európai Tanácstól, hogy az Európai Beruházási Bank hitelezési kapacitását azt növeljük meg, ezzel a Parlamenttel meg tudtunk állapodni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az észak afrikai országok helyzetének rendezéséhez. Egy kitérő erejéig muszáj reagálnom Tabajdi képviselő úr szavaira. Vissza kell utasítanom a magyar kormány tagjait érintő, meggyőződésem szerint belpolitikai motivációjú megjegyzéseit. Először is szeretném, ha megkérdezné például a Parlament gazdasági bizottságában ülő kollégáit Matolcsy György miniszter úr munkájáról, ugyanis tegnap a meghallgatáson kissé más volt a hangulat, mint amiről ön most beszélt. Azt is figyelmébe ajánlanám, hogy olvassa el, hogy az európai szemeszter kapcsán a tagállamok hogyan reagáltak a bizottsági ajánlásokra. Lehet ezekre reagálni, a tartalmat is lehet kritikával illetni, ugyanis minden az Európai Unióban eszmecserék és véleményváltások kapcsán alakul és bizony sok ország fogalmazott meg kritikát a tartalommal kapcsolatosan. A másik pedig, szeretném Tabajdi úrnak elmondani, hogy mi volt a magyar elnökség egyik pozitívuma, ami szerintem annak, hogy nagyon sok kérdésben döntésre tudtunk jutni az uniós intézményekkel a titka volt. És ez nem volt más, mint hogy tiszteletben tartottuk a szerződéseket és az egyes intézményeknek a kompetenciáját. A hatos csomagot úgy adjuk át most az Európai Tanácsnak, hogy a magyar elnökség mindent elkövetett a megállapodás érdekében, ezt kimondta Barroso elnök úr, és kimondták az ön kollégái ebben a Házban a bizottsági üléseken. Tehát mi átadjuk most az Európai Tanácsnak, amelynek van egy elnöke, úgy hívják, hogy Herman Van Rompuy, aki majd belátása szerint cselekszik. És végezetül a horvát csatlakozás. Ugye azt mondtam az elején, hogy nagyon óvatosan bánok azzal, hogy történelmi jelzőket használjak. Azt gondolom viszont, hogy Horvátország esetében igenis a történelmi pillanat elérkezett. Üzenhetünk általa a Nyugat Balkánnak, hogy a helyük az Európai Unióban van. Bízom benne, hogy az uniós állam és kormányfők holnap, holnapután meghozzák a politikai döntést Horvátország csatlakozásáról, a tárgyalásokat a magyar elnökség végóráiban, legkésőbb június 30 án le tudjuk zárni. Az Európai Bizottság éjt nappallá téve dolgozott annak érdekében, hogy június 10 én ki tudják állítani a bizonyítványt, ami egy pozitív bizonyítvány lett. Arról tudom tájékoztatni önöket, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, a horvátok éjjel nappal dolgoztak és a magyar elnökség ugyanezt teszi. Minden nap van tanácsi munkacsoportülés annak érdekében, hogy a munkát be tudjuk fejezni. Végezetül köszönetet szeretnék még mondani nemcsak ennek a Háznak azt már megtettem de triópartnereinknek Spanyolországnak és Belgiumnak a kiváló együttműködésért, azért, hogy a közös másfél éves trióprogramot véghez tudtuk vinni, és hadd kívánjak végezetül jó munkát és parlamentbarát elnökséget Lengyelországnak.